Voorzitter, gouden paspoort, het klinkt bijna sympathiek, een beetje zoals de gouden wikkels uit Sjakie en de chocoladefabriek. Maar in dat boek worden we door Roald Dahl al gewaarschuwd dat ongewenste mensen met veel geld zich zo'n ticket gewoon toe kunnen eigenen, met alle gevolgen van dien.

Het is domweg gevaarlijk voor een Europese Unie.

Voordelen en voorrechten voor rijke Chinezen en Russen, voor rijke criminelen, de risico's zijn echter voor ons allemaal veiligheidsrisico's, witwassen, belastingontduiking, corruptie, ontduiken van EU regels, risico's waar wij in dit huis al jaren voor waarschuwen. Het is dan ook goed dat de Europese Commissie eindelijk stappen zet.

Maar een inbreukprocedure tegen twee kleine lidstaten is niet genoeg! We hebben echt strenge en duidelijke regels voor de toekomst nodig om ervoor te zorgen dat dit soort fraudepaspoorten ook daadwerkelijk onmogelijk gemaakt worden in de hele EU. Een EU paspoort, dat is de belangrijkste conclusie, is een voorrecht en geen handelswaar.